Das Zweite ist, dass wir hier offensichtlich auch nicht die Möglichkeit haben, korrekt so wie Sie es vorgeschlagen haben, Herr Präsident abzustimmen, denn ich weiß nicht, ob jeder Kollege oder jede Kollegin eine Abstimmungskarte mithat. Wenn Sie schon hier abstimmen lassen, wäre es fair, dass Sie vorher sagen, dass es bereits während der Debatte eine elektronische Abstimmung gibt, und uns nicht jetzt vor die Tatsache stellen, dass jetzt in der Debatte elektronisch abgestimmt wird.